Această tragedie ne arată încă o dată că părerea de rău nu ajunge ca să oprim viețile pierdute.

EUROSUR, care este un sistem european de supraveghere a frontierelor, are scopul de a întări frontierele externe ale spațiului Schengen și de a asigura protecția internă prin prevenirea infracțiunilor. Uniunea trebuie să și sporească capacitatea de reacție prin introducerea unui sistem centralizat de cooperare între statele membre. În plus, trebuie să asigurăm un cadru tehnic și operațional comun pentru instrumentele de supraveghere și, de asemenea, competențe clare pentru toate statele membre. Numai în acest mod vom putea proteja viețile imigranților și asigura un spațiu european de securitate.